hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá meiri hluta utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu tveggja viðbótarsamninga við norður atlantshafssamninginn um aðild albaníu og króatíu nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund benedikt jónsson og grétu gunnarsdóttur frá utanríkisráðuneytinu með þingsályktunartillögu þessari er leitað heimildar alþingis til staðfestingar á tveimur viðbótarsamningum við norður atlantshafssamninginn frá fjórða apríl nítján hundruð fjörutíu og níu um aðild lýðveldisins albaníu og lýðveldisins króatíu sem gerðir voru í brussel níunda júlí tvö þúsund og átta samkvæmt ákvæðum samninganna öðlast þeir fyrst gildi þegar öll aðildarríki atlantshafsbandalagsins hafa staðfest þá og tilkynnt vörsluaðila viðbótarsamninganna um staðfestinguna í kjölfarið mun framkvæmdastjóri nato bjóða ríkisstjórnum nýju aðildarríkjanna að gerast aðilar að norður atlantshafssamningnum albanía og króatía hafa á síðustu árum tekið þátt í svokallaðri aðildaráætlun atlantshafsbandalagsins sem miðar að því að aðstoða umsóknarríki við undirbúning aðildar en umsóknarríki þurfa að uppfylla ýmis pólitísk efnahagsleg og hernaðarleg skilyrði áður en af henni getur orðið á leiðtogafundi atlantshafsbandalagsins í búkarest annars til fjórða apríl tvö þúsund og átta var ákveðið að bjóða albaníu og króatíu aðild að bandalaginu enda höfðu ríkin uppfyllt skilyrði áætlunarinnar ríkin tvö munu sjálf greiða kostnað við aðlögun eigin varna að samræmdu varnarkerfi bandalagsins og ekki er gert ráð fyrir að núverandi aðildarríki þurfi að breyta eigin varnaráætlunum eða auka útgjöld til varnarmála vegna fjölgunar aðildarríkja við þetta fjölgar aðildarríkjum bandalagsins úr tuttugu og sex í tuttugu og átta og hefur atlantshafsbandalagið ávallt lagt áherslu á að stækkun þess leiði til aukins stöðugleika og öryggis í evrópu og ýti enn frekar undir þá lýðræðisþróun sem orðið hefur í nýju aðildarríkjunum meiri hlutinn leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt undir þetta álit rita nafn sitt auk þeirra sem hér stendur björn bjarnason ragnheiður e árnadóttir siv friðleifsdóttir valgerður sverrisdóttir og